Nous sommes coupables de non assistance à personne en danger. Qu'est ce qu'on attend dans les ambassades et à la Commission européenne pour interpeller de la manière la plus vive M.